Gospodine predsjedniče, želim upozoriti na problem koji će razumjeti svi koji dolaze iz pomorskih zemalja, prostora gdje je ribarstvo najprije stil života, a onda djelatnost. Naime, sukladno preuzetim obvezama iz pregovora s Europskom unijom kategorija mali ribolov se ukida te se uvodi kategorija mali obalni ribolov. To će biti novi oblik ribolova, ali ujedno i gospodarska djelatnost. Budući da Unija poznaje samo kategorije sportskog i profesionalnog ribolova, mali ribari moći će zadržati svoje dozvole samo do kraja ove godine. Osim što ovakve odredbe ukidaju stoljetnu tradiciju, one mogu dodatno potaknuti već uznapredovali proces depopulacije otoka, ugrožavajući identitet i egzistenciju otočana. To što u zemljama Unije nema drugih oblika ribolova ne znači da se radi o ribarstvu kojim bi Hrvatska narušila njene temeljne pravne odredbe ili ugrozila raznolikost ekosustava. Stoga kao zastupnik koji je rođen na otoku i odrastao uz more, svjestan važnosti i težine života na otocima, želim pozvati predstavnike institucija i vas kolege da prilagodimo europsko zakonodavstvo kako bismo sačuvali jedinstvenu kulturnu baštinu malih ribara.